Señora Podimata, si usted fuera española el señor Rajoy le diría Usted puede presidir nada menos que el Parlamento Europeo, pero sobre su cuerpo mando yo. Y no se lo diría en el Parlamento, porque el Grupo Popular en España ha impedido, hasta en ocho ocasiones, las peticiones de toda la oposición de celebrar un debate libre y abierto en el Parlamento sobre este proyecto de ley, que devuelve a las catacumbas de la ciudadanía a las mujeres españolas. Y ningún ministro, ningún juez, ningún psiquiatra ni ninguna otra persona autodesignada como autoridad para decidir sobre el cuerpo de las mujeres ha podido evitar que las mujeres abortemos cuando lo consideremos necesario ―por razones sociales, por razones personales, por razones familiares―. No se ha podido impedir. Lo que sí se puede cambiar es la forma en la que abortan las mujeres con seguridad o arriesgando su vida y su salud.